Ja, hvala lepa. Nekdo je vedel, ne? Mislim, nekdo je to zagotovo vedel, ker če ne bi vedel, ne bi to čakalo na mizi nove ministrice prvi dan, ko je stopila v svojo pisarno, ne in . Mislim, težko zdaj rečem, jaz, jaz če je kolega rekel, da je besen, jaz sem take vrste človek, da mnogokrat skočim v luft in imam tristo stopinj in tukaj sem skočila v luft, dobesedno. Zato, ker smo v preteklem mandatu znova in znova spraševali, tako kot vi, tudi koalicijski poslanci, in poslušali znova in znova zagotovila, da je vse okej, da bo vse šlo. Bom še enkrat prebrala tisto, kar je bilo izrečeno in podrobno zapisano, izjava bivše ministrice, pa zdaj citiram: "Podobno z informativno odločbo mi že danes testiramo v sistemu zato, da se ne bi karkoli zgodilo in se torej zavedamo, kako občutljiv in obsežen je informacijski sistem ISCSD, ki je podlaga za izračun teh enoletnih pravic in v bistvu socialnih prejemkov. Zato se pač ta testiranja izvajajo že sedaj. Izvedeno bo toliko zadostno testiranje, da se vse možne napake odpravijo, tako da bo lahko šla produkcija v polno s predvidenim datumom, skratka, zelo odgovorno glede vseh teh sprememb." In če ste me zdaj po pozorno poslušali in če ste takrat pozorno poslušali to, kar je bivša ministrica izjavila, smo seveda temu verjeli. Mogoče res osemdesetodstotno, mogoče celo devetdesetodstotno, ampak dovolj, ker smo verjeli v ta dober namen, ker smo verjeli, da je to za vse uporabnike dobro, da smo to potrdili, in ko govorim za vse uporabnike, govorim seveda tudi o vseh nas, ki tukaj sedimo, ker ja, to, kar smo danes skupaj ugotovili, je sistem je prezakompliciran. Če je prej bilo v stališču ene od poslanskih skupin, da se je ta zakon, ki ureja najranljivejše že sedemkrat spreminjal, že zgolj to dejstvo pove, kako je sistem zakompliciran. In marsikdo s fakultetno izobrazbo danes ni sposoben samo razbrati, kaj mu pripada, kako mu pripada, kdaj mora vlagati, kdaj ne rabi vlagati in tako naprej in resnično, resnično se je treba tukaj lotiti poenostavitve. To je bilo izrečeno že s strani ministrstva na odboru, da se bo zadeva tukaj seveda uredila in res mora biti to ena od prioritet, si pa lahko kar predstavljam, ker dobivam tudi informacije iz posameznih ministrstev, s kakšnimi softverji se srečujejo na posameznih ministrstvih, kako vnašajo en in isti podatek po trikrat posamezni uradniki, zato da ga imajo res v vseh sistemih. In če se zdaj pogovarjamo, da centri za socialno delo počrpajo iz osemintridesetih baz podatkov, kar samo po sebi jaz en vidim kot problematično, pač pa je problematično verjetno to, da so te baze podatkov v lasti različnih upravljavcev, različnih pravnih oseb, ki seveda nimajo interesa, da pri sebi karkoli spreminjajo z namenom, da bodo globalno, bom rekla, poenoteni in nekemu tretjemu organu s tem olajšali pot do podatkov. Si predstavljam, da temu ni tako in si predstavljam, da bi bilo treba tudi te organe, ki so v okviru državne ali javne uprave, z nekim načinom pač prisiliti, da to storijo. Kako, to je zopet zdaj na vladi, ne na nas poslancih, da predlagamo, na kakšen način naj te zadeve uredijo. Ampak jaz še enkrat poudarjam tisto že ob sprejemanju smo ničkolikokrat opozarjali in spraševali in tudi Državni svet, državni svetnik je zadnjič lepo povedal, da tudi državni svet takrat izražal te iste pomisleke in dobil seveda popolnoma enaka zagotovila, kot smo jih dobili mi. Seveda nova ministrica, nova državna sekretarka ne more priti zdaj z zagovornico in reči, kazati s prstom kdo, kdo vse je kriv in kdo ni kriv, ker se to seveda pač na tak način ne dela. Ampak poslanci pa seveda lahko jasno in glasno povemo, zakaj smo to potrdili in komu smo takrat verjeli in verjamemo seveda tudi zdaj, da dejansko, če tega ne potrdimo in seveda jaz z največjim veseljem tega ne bi potrdila in bi z največjim veseljem rekla: "Ne, tole imate, tole zrihtajte, čisto tako." Ampak ne bo šlo tako. In ko smo se pogovarjali o tem, da je še eno leto časa in da dejansko eno leto še ima ministrstvo, da te zadeve uredi, vas opozarjam, kolegi, da si niste dovolj natančno gradiva prebrali. Zakaj? Zato ker se spreminja tudi dvanajsti člen in v obrazložitvi dvanajstega člena zelo jasno piše: Z namenom, da bodo lahko centri za socialno delo decembra dva tisoč osemnajst po uradni dolžnosti, torej brez vlog strank, začeli postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic, ki se iztečejo od decembra dva tisoč osemnajst. Torej to je tisti rok, ki ga dejansko tu notri lovimo, ne pa prvi september dva tisoč devetnajst oziroma lovijo, bom rekla. Ker sem še vedno ker sem še vedno jezna in razburjena zaradi tega, in ker še vedno si bi želela, da tega danes tukaj na mizah ne bi imeli in bi dobili, tako kot je bilo že danes rečeno, vsi državljani in državljanke podobno kot dohodninski informativni izračun tudi tega in bi jasno vedeli, kaj pripada, kaj ne pripada in kako. Tako da kaj reči na koncu. Najraje ne bi, pa je treba. Ravno zaradi tega, da bomo vsaj tukaj, če že ne takrat, ko se je zadeva uvajala na ministrstvu, pokažemo neko odgovornost in preprečimo resnično, da bi z januarjem ljudje ostali brez prihodkov, ki jih res, kot mnogi radi rečete, krvavo potrebujejo, in kjer si ne morejo privoščiti, da en mesec vmes ostanejo brez tega prihodka. Hvala.